A beruházásvédelmi bíróságok intézménye csorbítja a tagállami szuverenitást.

Az USA székhelyű cégek pedig leányvállalataikon keresztül, kerülő úton, a CETA előnyöket élvezve jelenhetnek meg az uniós piacokon.